Wir haben schon eine ganze Menge gehört. Es ist so, dass es in diesem Fall, wie Frau Figueiredo sagte, um eine Richtlinie geht, die für Arbeitnehmer gedacht ist.

Es ist wichtig, dass man sich in Europa entscheiden kann, wie man arbeiten möchte das ist ja auch gut so als Arbeitnehmer oder als Selbständiger.

Wir finden den Vorschlag von Frau Bauer richtig und genauso auch den Vorschlag der Kommission. Das sollte berücksichtigt werden.